de rebajar todo lo posible el tono crítico del texto, y tomamos nota de esta estrategia. Hay una enorme cantidad de aspectos en la política migratoria actual de los Estados Unidos que merecerían una dura crítica, tanto política como ética. Citaré solamente dos el uso deliberado de la separación de las familias como mecanismo para desincentivar los cruces, su utilización como instrumento consciente disuasorio —no como una necesidad por ningún otro motivo— y el posterior hacinamiento de todas las personas en esos centros sin ninguna condición. Y un segundo aspecto la utilización de la amenaza de una guerra comercial, de una guerra de tarifas, para forzar cambios en la política migratoria de un país vecino y supuesto aliado. Puesto que somos aliados de los Estados Unidos, debemos mostrar nuestro profundo rechazo a estas prácticas.

una foto demasiado parecida a algunas fotografías de Europa que nosotros no queremos ver repetidas en ningún lugar del mundo.